Spoštovana podpredsednica, predstavniki vlade, spoštovane poslanke in poslanci! Novela zakona o revidiranju, ki jo danes obravnavamo, imamo precej dolgo brado. Podoben predlog smo obravnavali že v zadnjih mesecih prejšnjega mandata, šestega marca letošnjega leta je Odbor za finance in monetarno politiko na predlog Nove Slovenije zaradi številnih nejasnosti v noveli zakona z glasovanjem devet proti štiri prekinil obravnavo zakona. Zakonodajni postopek je bil s tem de facto zaključen. Predlog, ki je danes pred nami, je v veliki meri identičen tistemu iz prejšnjega mandata. Opozarjamo na definicijo o obveznosti revizije, ki še vedno vključuje tudi prostovoljno, vsaj štirinajsta točka tri tega člena v drugem členu novele določa - obvezna revizija je revizija posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov, če zahteva zakonodaja in revizija, izvedena na zahtevo podjetij, ki niso zavezana k obvezni reviziji. Menimo, da je popolnoma nerazumno enačiti obvezno in prostovoljno revizijo. Kot nerazumno vidim tudi predpisovanje delovnega časa za delo revizijskih partnerjev, ki morajo biti udeleženi pri revidiranju, skupno z najmanj pred petnajst procentov delovnega časa. Število delovnih ur osebja z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju v revizijski skupini pa je lahko največ pet petindvajset procentov od delovnega časa. Ocenjujemo, da takšna regulacija delovnega časa prinaša več težav kot koristi. Neutemeljena se nam zdi tudi časovna širitev prepovedi opravljanja storitev, ki naj bi lahko ogrozile neodvisnost in nepristranskost revidiranja, tudi na obdobje enega leta pred začetkom revizije. Direktiva namreč neodvisno zahteva v obdobju, ki ga zajemajo računovodski izkazi, ki se revidirajo ter v obdobju, v katerem se izvaja obvezna revizija. Poleg navedenega tudi uredba pre- poveduje opravljanje določenih nerevizijskih storitev samo v obdobju med začetkom revidiranega obdobja in izdajo revizijskega poročila. Vprašljiva se nam zdijo tudi določila, ki pravijo, da se lahko nadzor nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji izvaja tudi v poslovnih prostorih naročnika. Glede na to, da je vso revizijsko dokumentacijo dolžna hraniti revizijska družba, menimo, da je opravljanje nadzora v poslovnih prostorih naročnika nesorazmeren ukrep. Zakon o revidiranju vsebuje sto šestinsedemdeset členov, novela tega istega zakona pa vsebuje kar sto enajst členov, kar pomeni, da se z novelo spreminja velika večina obstoječega zakona. Seveda se vsak ob tem vpraša, ali ne bi bilo bolj pregledno in bolj pri primerno, da bi se normativi sprememb na področju zakonske regulacije revidiranja lotili z zakonom, ki bi ga predpisali popolnoma na novo? Zakonodajno-pravna služba je pri obravnavi na matičnem delovnem telesu izpostavila, da nekateri amandmaji koalicije sledijo njenim pripombam, ostaja pa, med drugim, nerešena pripomba glede omejitve pravice do pritožbe, kar je po našem mnenju zaskrbljujoče. Glede na navedeno bomo v poslanski skupini Nove Slovenije glasovali proti predlogu novele Zakona o revidiranju.